Lors du précédent mandat, nous avions beaucoup discuté déjà de ces textes sur le blanchiment.

Que nous montrent le texte dont nous discutons aujourd'hui et les évaluations de la Commission?

Vous vous souvenez du débat et de la décision funeste d'absoudre les complices avérés du terrorisme, comme l'Arabie saoudite, ou des paradis fiscaux, comme les Îles Vierges ou le Panama.

Et, en effet, le problème qui se pose aujourd'hui à nous, la question qui se pose, c'est est ce qu'il n'est pas temps de passer au règlement? Parce qu'on a vraiment une impuissance qui est très préoccupante, pour nous, parlementaires, mais surtout pour les citoyens européens.